Monsieur le Président, chers collègues, il n'y aura pas d'union budgétaire sans union fiscale, sans qu'on abandonne le dogme de la compétitivité fiscale qui, en réalité, met à mal la durabilité des finances publiques.

Il n'est pas acceptable qu'un État membre, à lui seul, puisse bloquer toute initiative en matière fiscale. Dans ce sens là, la coopération renforcée sur la taxe sur les transactions financières est une première occasion de faire sauter ce verrou. Mais il doit y en avoir d'autres car, au delà de la taxe sur les transactions financières, il est grand temps de s'attaquer à ces multinationales qui, en faisant des milliards de profit, en Europe, grâce aux consommateurs européens, se contentent de payer au mieux quelques millions d'impôts. Il nous faudra donc une coopération renforcée pour l'impôt des sociétés et, pourquoi pas, pour une initiative commune visant à mettre un terme au tourisme fiscal des Bernard Arnault, Gérard Depardieu et autres individus du genre.